Frau Lunacek! Zunächst einmal Wissen Sie, dass Ungarn eine Demokratie ist, die mit Zweidrittelmehrheit Fidesz gewählt hat, weswegen man nicht einfach so wie in einer Diktatur zwischen Regime und Volk unterscheiden kann? Zweitens Wissen Sie, dass Ungarn den besten Minderheitenschutz von allen europäischen Staaten hat und hier im Haus eine erstklassige Roma Abgeordnete hat, nämlich unsere Kollegin Járóka von der Fidesz?